Señor presidente, este Consejo informal de febrero se ha ocupado del marco financiero plurianual, de Turquía y hasta de Siria y, por supuesto, del Pero hace muy bien este Parlamento Europeo en poner el acento en la oportunidad que el Consejo se arriesga a perder al dejar pasar una cita ineludible con una Europa mejor que esta, porque la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo que intenta vincular la presidencia de la Comisión a la cabeza de lista de cada una de las grandes familias políticas es una apuesta cívica, ciudadana y de cultura europea. Somos muchos los que votamos, además, a favor de las listas transnacionales, porque significan el comienzo de una respuesta paneuropea a una necesidad de una ciudadanía y una representación paneuropeas en este Parlamento Europeo. Pero el Consejo en ningún caso puede perder la oportunidad de relanzar a Europa y sacarla de este estado de declive, si no de parálisis, en el que lamentablemente ha estado estos últimos años.